La culture et le patrimoine utilisés à leur juste valeur sont des éléments fédérateurs. Avec des initiatives de ce genre, l'Europe prouvera qu'elle est active et surtout bien réelle. Je peux d'autant plus en parler que je suis moi même élu d'une région dont l'histoire commence avec toutes les premières civilisations européennes. Dans le pays de Nîmes comme dans tout le pourtour méditerranéen, les hommes sont souvent venus d'ailleurs en Europe, ont tracé des routes, construit des monuments et créé des villes dans lesquelles nous vivons encore aujourd'hui.